Zgadzam się z postulatem zwiększenia roli jednolitego rynku w ramach europejskiego semestru, szczególnie poprzez obszary mogące wydatnie poprawić konkurencyjność europejskich gospodarek, jak energia czy transport. Opowiadam się za skuteczniejszym promowaniem narzędzi sprzyjających prawidłowemu funkcjonowaniu rynku wspólnotowego, przykładowo systemu wymiany informacji IMI, systemu SOLVIT, jak również systemu Twoja Europa Porady. W sprawozdaniu zwrócono ponadto uwagę na krajowe plany działania w zakresie wdrażania jednolitego rynku.